Madame la Présidente, l'Union européenne a toujours ratifié les accords internationaux concernant le commerce des armes militaires. Récemment encore, dans un autre domaine, mais dans cette enceinte, nous avons adopté l'application de l'article 10 du protocole des Nations unies concernant la lutte contre le terrorisme, qui portait sur le commerce des armes. L'Union s'est toujours engagée dans la lutte contre le commerce illégal des armes. Toutefois, l'activité de ce secteur ne l'oublions pas est dans les mains des petites et moyennes entreprises, qui sont impactées par des contraintes logistiques, financières et administratives.